We versterken de banden met Latijns Amerika. Onze bedrijven krijgen als eerste preferentiële toegang tot een tot nu toe gesloten markt. Dit zal enorm veel jobs creëren in de Europese Unie, maar ook in onze partnerlanden.

Meer nog onze partnerlanden moeten op hun beurt in hun handelsovereenkomsten deze standaarden overnemen, waardoor de Europese Unie wereldwijd de standaarden zet.

Dat is veel beter dan een negatieve sanctieregeling die de partners toch niet zullen aanvaarden. Het zijn partners van ons waarmee we in dialoog moeten gaan.

Nee, dan zijn we slechter af, dan zijn onze partnerlanden evenzeer slechter af.